Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les règles d'origine non préférentielles sont déterminantes pour la compétitivité de nos entreprises. Elles jouent un rôle indéniable dans la lutte contre la contrefaçon, elles permettent le contrôle des contingents et, surtout, elles servent de base aux mesures antidumping. Dans un contexte où la Commission nous annonce qu'elle retirera, dans les mois qui viennent, sa proposition de règlement sur le marquage d'origine, où nous travaillons à la modernisation du code des douanes et où nous attendons une proposition de modernisation de nos instruments de défense commerciaux, je pense qu'il est utile, voire indispensable, de tenir ce débat.

J'y suis, personnellement, favorable si cela va dans le sens d'une simplification administrative pour nos entreprises, mais cela ne doit pas aller vers un affaiblissement des règles actuelles, le passage à une liste devant rendre, justement, ces règles d'origine plus claires.

On sait que l'un des facteurs essentiels pour la bonne santé du commerce et de l'industrie est la sécurité juridique. La Commission pense t elle que sa proposition va s'accompagner d'un accroissement de la sécurité juridique?

Je reste convaincu que, si ces listes de règles d'origine non préférentielles sont bien faites, elles devraient permettre, au contraire, de faciliter les choses pour les entreprises, notamment, en termes de prévisibilité et de facilité pour déterminer la provenance du bien. Je m'inquiète, néanmoins, sur un point ce qui pénalise le plus nos entreprises, ce ne sont pas les règles d'origine, qui s'appliquent lorsqu'elles importent des produits sur le territoire européen, mais plutôt la variété des règles d'origine qui peuvent s'appliquer en fonction du pays vers lequel elles exportent.